Výrobcom a predajcom budú však nové bezpečnostné a ekologické opatrenia robiť asi vážnejšie starosti. Povinné zavedenie protiblokovacích brzdových systémov aj pre túto kategóriu vozidiel sa určite premietne aj do vyšších cien výrobkov. Rovnako prísnejšie emisné požiadavky budú nútiť výrobcov k výraznejšej modernizácii svojej produkcie a ďalšiemu zdražovaniu týchto vozidiel. Dúfajme, že väčšia bezpečnosť užívateľov a šetrnejší vzťah k životnému prostrediu budú náležitou kompenzáciou za vyššie ceny, vynútené novou európskou legislatívou.